Monsieur le Président, je regrette l'absence des chefs d'État. Ce n'est pas contre vous, Monsieur le ministre des affaires européennes, mais nous n'avons aucun chef d'État, même pas leur représentant, le président Van Rompuy. Où est Mme Ashton, qui participe au Conseil européen? Oui, il faut une fédération d'États nations à long terme, Monsieur le Président de la Commission européenne, nous vous soutenons sur ce point. Mais n'oubliez pas l'Europe des résultats. D'abord, l'Europe des résultats! Il faut surveiller nos banques, les grandes infrastructures, les économies budgétaires, la diplomatie, la défense. Je voudrais attirer votre attention sur la convergence sociale. Regardez les anciens pays communistes.

Oui, il faut aller vers une fédération d'États nations.

Si nous faisons vingt sept référendums, nous aurons entre vingt cinq et vingt six non.

nous n'irons pas vers une Europe politique sans la démocratie. Et prenons en considération la souffrance des peuples!